Señora presidenta, es el momento de ayudar a la gente que peor lo ha pasado en esta crisis y que peor lo pasará con la crisis económica.

Pero también tengo que decirle que, para que la ambición climática sea real, necesitamos que los Reglamentos legislativos claramente excluyan que el dinero del fondo de recuperación vaya a ser usado para invertir en combustibles fósiles o energías contaminantes. Espero que la Comisión Europea pueda ayudarnos en ello. Hoy Europa camina hacia una senda más social y más verde. Es de celebrar. También quiero decir que eso es una victoria de todos aquellos que durante años lucharon contra el dogma austeritario —a la fuerza ahorcan, que dirían algunos—. Pero tengo que decirle, señora presidenta, que usted ha dejado para el final el gran agujero negro de la Unión Europea en estos momentos, que es nuestra política de inmigración y de asilo. Nuestra defensa de los derechos humanos, nuestro Estado de Derecho mueren hoy en día en el campo de Moria. Y ya sé que no todo es responsabilidad suya somos perfectamente conscientes de ello. Pero le pido un mayor liderazgo político para afrontar la situación, la emergencia humanitaria, y para que los Estados miembros, finalmente, acepten reubicar a esos refugiados. Su liderazgo político es necesario en esa cuestión más que nunca, y creo que también esa es hoy su responsabilidad, y tengo que lamentar que esa parte la haya dejado para el final. Creo que la Comisión debe ser mucho más contundente ante una vulneración tan sistemática de los derechos humanos como la que se ha producido y se produce en nuestras fronteras.